Raportul doamnei Lunacek încurajează recunoașterea, deși aceasta este o prerogativă exclusivă a fiecărui stat membru. Și, indiferent de recunoașterea internațională, Kosovo nu a înregistrat absolut deloc progrese. Fac apel ca dialogul dintre Serbia și Uniunea Europeană să nu fie condiționat de dialogul dintre Serbia și Kosovo. În final, doream să vă spun faptul că este impresionant timpul alocat acestei dezbateri. Mi ar fi plăcut ca la fel de privilegiată să fie și Republica Moldova, o țară cu reale perspective europene.